atvinnu og nýsköpunarráðherra mun fjármála og efnahagsráðherra svo ljúka umræðunni síðar í dag og málið gengur til fjárlaganefndar að því loknu hefst nú umræðan